Dans un contexte d'augmentation du chômage, surtout auprès des jeunes, et d'augmentation de la précarité, il est important de consacrer plus de moyens à la formation, à l'aide à l'entrée, au retour ou au maintien dans l'emploi. Dans mon rapport sur la plateforme contre la pauvreté, j'insistais déjà sur l'importance du Fonds social européen et sur la nécessite de le renforcer pour répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020. C'est encore ce que nous avons réaffirmé dans le cadre de cette négociation. Dans ce contexte, il est inadmissible, comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans le débat sur le cadre financier, de conditionner au respect de l'austérité budgétaire l'octroi de ces moyens à la vocation sociale et solidaire. La cohésion, la solidarité entre les États et entre les citoyens doivent aujourd'hui plus que jamais faire partie de l'ADN de l'Union européenne.